Voorzitter, dit debat laat de Europese betrokkenheid zien bij de verscheurde Republiek Moldavië, en dat doet mij buitengewoon goed. In mijn land Nederland ontplooien burgers al jaren inspirerende sociale initiatieven om Moldavische jongeren echte toekomstperspectieven te bieden.

Zet Rusland zich nu daadwerkelijk in voor een oplossing van de kwestie Transnistrië in ruil voor een opwaardering van de politieke dialoog tussen de EU en Rusland?